Señora Presidenta, es importante tener este día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano en la Segunda Guerra Mundial, pero, en este caso, poco hemos aprendido de los horrores del pasado la persecución al pueblo romaní continúa, hoy en día, dentro de las fronteras de la Unión Europea. En el año 2007, el señor Franco Frattini, entonces Vicepresidente de la Comisión Europea, declaró Lo que hay que hacer es simple id a un campamento nómada en Roma y preguntarles ¿Me puede decir dónde vive

como dijo en ese momento Juan de Dios Ramírez Heredia, Presidente de la Unión Romaní española Cogedlos nos trae el recuerdo de la más triste historia de Europa.

cogedlosdecían los nazis para llevarnos a los campos de concentración y luego a las cámaras de gas. Y poco ha cambiado la situación desde 2007, salvo que a la ola de racismo y xenofobia se ha sumado también la socialdemocracia. El ahora Primer Ministro francés, Manuel Valls, es conocido por intentar expulsar a una niña de quince años mientras iba de excursión, y además, aquí, en este Parlamento, tenemos también sentada a una extrema derecha que sigue gritando cogedlos.